Barroso, mais comme il n'est pas là, je voudrais l'adresser à la Présidence belge. De nos jours, on peut pratiquer le dumping commercial sans pour autant enfreindre les règles antidumping de l'OMC. En effet, avec une monnaie chroniquement sous évaluée, on arrive au même résultat. Même si on commence à aborder bien timidement le sujet des dévaluations monétaires compétitives, la question de ce qui est supportable pour l'Union européenne reste posée. Ma question à la Présidence belge est la suivante si le G20 n'arrive pas à mettre fin aux désordres monétaires, croyez vous que les négociations à l'OMC pourraient en sortir indemnes?